Y, por tanto, con este primer informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, podemos decir que inauguramos —modestamente, todo es mejorable— una nueva etapa una etapa que ya no es solo la del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la de las normas fiscales y presupuestarias y la del Semestre Europeo, sino la era —esperemos— del semestre o del ciclo anual de los derechos. Doy también la bienvenida al informe de iniciativa legislativa que ha elaborado el Parlamento y que propone precisamente aquello a lo que el comisario aludía en su parte final de la intervención ese acuerdo interinstitucional que es fundamental para poder defender efectivamente los derechos y los valores de la Unión. Una última reflexión es muy importante que, cuando este mecanismo para el Estado de Derecho identifique incumplimientos graves del artículo 2, se pongan en marcha por parte de la Comisión los procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia y, en su caso, también la condicionalidad presupuestaria y la activación del artículo 7 del Tratado.